Señora presidenta, muchísimas gracias por permitir que todos podamos expresarnos en este debate tan importante. Yo creo que ha quedado claro en esta sesión que este es un tema relativo a la defensa de los derechos fundamentales en las fronteras de Europa. Y lo hemos suscitado porque se están violando, no solamente en la frontera entre Croacia y Bosnia Herzegovina, desde luego.

Entonces, claramente, cuando habla el Consejo de cruces ilegales...

vamos a ver si una persona se presenta en la frontera y no puede presentar una solicitud de asilo en la frontera, ¿cómo puede usted hablar de un cruce ilegal de la frontera? O, cuando no estamos permitiendo que se presenten solicitudes de asilo en los consulados y en las embajadas, ¿cómo nos llama la atención que la gente se presente en las fronteras exteriores de Europa?